Señora presidenta, la igualdad debería ser el eje central de las políticas europeas. No puede haber democracia cuando millones de personas carecen de un empleo digno, sufren discriminaciones, falta de oportunidades y de acceso a una red de salud, educación y protección social pública y universal. El informe y las medidas que debatimos hoy serían un buen punto de partida para comenzar a dar una respuesta a la ciudadanía europea si se cumplieran al menos dos condiciones. La primera es dotarnos de una legislación en la Unión Europea que establezca normas comunes en materia laboral y social, sobre la base del reconocimiento vinculante de los derechos inscritos en la Carta Social Europea y en la Carta de los Derechos Fundamentales. Y, en segundo lugar, modificar el marco. Es incompatible que se puedan desarrollar estas medidas en el contexto de la gobernanza económica y el Semestre Europeo, ya que entre sus prioridades no se encuentra la dimensión social.

La economía debe estar al servicio de las personas, lo que exige una revisión de los actuales Tratados.